On a parlé des exigences en fonds propres plus élevées, de la différenciation que nous allons faire entre les institutions systémiques et les autres, de la mise en place, pour la première fois, de règles de liquidités, et finalement, en effet, de ces deux points un peu extraordinaires ou hors sujet que sont, d'une part, les rémunérations et, d'autre part, la transparence. Combien de fois ai je entendu que les rémunérations ne sont pas le problème, alors que nous savons très bien qu'elles sont au cœur la première raison en réalité de la prise de risque excessive des banques? En effet, nous améliorons la législation CRD 3 en imposant des ratios entre rémunérations variables et rémunérations fixes qui, je pense, auront pour effet de réduire les montants totaux de rémunération. Plus révolutionnaire encore, c'est évidemment le reporting pays par pays. On l'a déjà mentionné plusieurs fois dans ce débat. Non, l'opacité ne sera plus la règle dans le fonctionnement de la finance. Après tout, une économie de marché compétitive exige bien sûr la transparence, l'égale information de tous les acteurs et, je l'ai souvent dit dans ce débat, je me sentais parfois un peu comme le dernier libéral dans la salle en prêchant la compétition libre et non faussée et la transparence totale.

Eh bien, parce que nous avons été capables de prendre l'opposition des banques relayée par trop de ministres des finances, qui se sont comportés en la matière comme le syndicat de défense des avantages acquis des banques dans un mouvement en tenailles entre la volonté politique exprimée par ce Parlement, à l'unanimité, et une opinion publique justement remontée contre l'opacité et contre les rémunérations excessives.

En effet, sur la liquidité, les règles ne vont pas assez loin. En effet, les fonds propres resteront calculés demain sur la base des actifs pondérés, dont on sait qu'ils sont calculés par les banques pour minimiser leurs exigences en fonds propres.

Je voudrais m'adresser à certains des ministres des finances qui ont joué ici le rôle de force de la réaction ou du conservatisme. Je voudrais dire en particulier à Pierre Moscovici que, non, l'intérêt de la France ne se confond pas avec celui de BNP Paribas ou de la Société générale, ou encore du Crédit agricole. Je voudrais dire à Wolfgang Schäuble que, non, l'intérêt de l'Allemagne ne se confond pas avec celui de la Deutsche Bank ou celui de la Commerzbank. L'intérêt général doit prévaloir et je pense que c'est ce que ce texte parvient à faire. Je voudrais adresser des remerciements particuliers à trois acteurs de ce dossier. Le premier, c'est le gouvernement britannique. Cela peut sembler étrange après la bagarre qui nous a opposés sur la question des bonus, mais je dois dire que s'il est un gouvernement en Europe qui, à mon sens, a pris la mesure du danger que font peser les banques systémiques sur l'économie et l'équilibre de nos sociétés, c'est bien le gouvernement britannique et, bien souvent, ce gouvernement s'est trouvé, au cours de la négociation de ce

Ceci n'est ni le premier ni le dernier texte que le commissaire nous présentera. Je crois que nous avons eu affaire, et que nous avons affaire, à un commissaire pour qui le laissez faire, le laissez passer, appartient résolument au passé. Je sais qu'il n'a jamais fait partie de ton univers, mais en tout cas, il est bon d'avoir quelqu'un comme toi au poste du commissaire au marché intérieur.